Cela n'est pas un mince exploit dans un contexte où nous avons affaire à un climat plus global, autour du paquet sur les services, que je trouve particulièrement emblématique de la déconnexion d'un certain nombre des propositions qui peuvent être faites ici avec la réalité des entreprises, des PME et des consommateurs. En effet, on nous parle toujours de barrières injustifiées, d'obstacles réglementaires, mais il serait tout de même bon de rappeler qu'une régulation, une réglementation, une obligation, répondent si elles existent encore et si la Commission a fait correctement son travail à des objectifs d'intérêt général, que ces réglementations sont là pour préserver la santé et la sécurité des consommateurs, la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement. Ce ne sont pas de minces objectifs et ils méritent que l'on s'y attache avec attention avant de vouloir obligatoirement les remettre en question.

En cela, je regrette que nos collègues libéraux, encore une fois, fassent preuve de ce grand dogmatisme dérégulatoire en supprimant purement et simplement la mention de ces objectifs d'intérêt général, qui doivent être à la base de toute réglementation.